Wij hebben de schokkende beelden van de afgelopen dagen en weken gezien en we weten nu de vluchtelingencrisis verergert heel snel! Er is nú een gezamenlijke Europese actie nodig, en met name de regeringsleiders van Midden en Oost Europese landen moeten zich niet langer verstoppen.